Monsieur le Président, il est bon que la France soit de retour. Cela faisait trop longtemps que son siège européen était physiquement occupé mais politiquement vide. Certes, l'Europe ne peut être ni française, ni allemande, mais elle ne peut rien construire dans la durée si elle ne peut compter sur l'engagement résolu et de l'Allemagne et de la France.

Monsieur le Président, l'ambition que vous dessinez pour l'Europe recoupe en de nombreux points les combats que nous, régionalistes et écologistes, menons de longue date. Nous sommes convaincus, comme vous, que les Européens doivent agir ensemble s'ils veulent relever les défis de ce siècle.

Nous partageons votre volonté de construire une Union politique qui redonne la parole aux citoyens, qui doivent être au cœur du projet européen, pas à la marge. Comme vous, nous voulons donner un avenir à notre monnaie commune, ce qui exige, en effet, un budget robuste d'investissement, une garantie commune des dépôts bancaires mais aussi la fin de la concurrence fiscale et du dumping social.

Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle même à le faire dès aujourd'hui. Or, votre action en France raconte une toute autre histoire, une histoire qui met à mal la devise de votre pays liberté, égalité, fraternité.

Où est la liberté, lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier?

Dans votre France, l'état de droit, garant de nos libertés, s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée?

Mais, voyez vous, ce qui définit la cordée, Monsieur Macron, c'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe.

Mais, dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est elle, cette fraternité, quand votre police lacère tentes et sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. liberté, égalité, fraternité. Au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un quatrième terme, à savoir durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo!

Vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Certes, vous avez eu le courage de mettre à terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre Dame des Landes, mais c'est pour dans la foulée écraser dans la violence les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Monsieur le Président, un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien, vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien, car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et cela, nous ne l'accepterons jamais.

Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dis ceci chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés.